Señor presidente, hoy desde aquí, desde el Parlamento Europeo, queremos condenar de forma enérgica la decisión unilateral de la Administración Trump de violentar el acuerdo nuclear con Irán. Un acuerdo que, además, tenía mecanismos de verificación, y sabíamos que se estaban cumpliendo los compromisos que de él se derivaban. Un acuerdo que para nosotros es mucho más que un acuerdo. Es una pieza fundamental para evitar una escalada nuclear en una región hoy con fortísimas tensiones. Por eso, queremos apoyar de forma decidida los esfuerzos de la alta representante y del Consejo para salvaguardar este acuerdo y enviar dos mensajes.

Hablamos de la diplomacia y del multilateralismo como mecanismos para ordenar las relaciones internacionales —la palabra frente a la fuerza— eso es lo que hoy Europa defiende. Y hablamos de las relaciones transatlánticas, que se están rompiendo. La falta de confianza que hoy tenemos en la nueva Administración estadounidense tiene que tener una respuesta firme en defensa de nuestros intereses y nuestros valores desde Europa.